Il y a une recherche de pointe sur tout ce qui est galvanisation, sur tout ce qui est revêtement sous vide. Il y a un avenir dans cette sidérurgie. Ce qu'Arcelor veut faire, c'est dépecer l'entreprise, c'est dire oui à la sidérurgie à froid, pour le moment, et non à la sidérurgie à chaud, tout en gardant les centres de recherche. On va dépecer, et puis on verra si ça survivra. Ce n'est pas comme ça qu'on fait une politique industrielle. Nous ne pouvons pas laisser la politique économique de l'Europe aux mains des financiers.

Demain, la phase à froid devra probablement fermer et Dieu sait ce que deviendra le centre de recherche.